hve lítið traust er borið til okkar sem störfum á alþingi það er að vísu mín skoðun að það sé mikilvægt að við séum alltaf að ræða um það hvernig við getum aukið traust til stjórnmálamanna og til stjórnmálaflokka og það á að sjálfsögðu ekki að þurfa eitthvað allsherjarefnahagshrun til að við séum að velta því fyrir okkur þetta er umræða sem við framsóknarmenn erum búnir að eiga innan flokksins töluvert lengi og ég hef verið að velta fyrir mér einmitt hvernig byggjum við upp traust í raun og veru ef maður hugsar til til dæmis samskipta við sína nánustu hver er ástæðan fyrir því að dóttir mín treystir mér það er vegna þess að ég geri yfirleitt það sem ég segi ég segi það sem ég geri ef ég ætla að ná í hana á leikskólann segi ég það við hana ég fer ekki frá henni án þess að kveðja hana og ég held að þó að ég sé að tala um níu og þriggja ára gamla dóttur mína þá held ég að þetta sé nákvæmlega það sama sem gildir gagnvart okkur sem stjórnmálamönnum að við verðum að sýna þetta samræmi á milli þess sem við segjum og það sem við gerum það er það sem ég held að hafi gerst á íslandi ástæðan fyrir því að við erum að mæla síðustu mælingu í þrettán prósent traust til alþingis er það að við stjórnmálamenn höfum ekki verið að gera það sem við segjumst eiga að vera að gera það hefur líka verið þannig eins og flestir kannast við að framsóknarmenn hafa farið í mikla endurnýjun innan flokksins við höfum tekið mörg skref tl að reyna að vekja upp traust aftur á flokknum en það er líka mín skoðun eftir að hafa hugsað mikið um þetta að það er ekki nóg að skipta bara um fólk það er ekki nóg að skipta um fólk í brúnni í tilfelli okkar framsóknarmanna verðum við líka að endurskoða og endurmeta hvað það er sem flokkurinn stendur fyrir hver er stefna framsóknarflokksins hvað höfum við fram að færa gangvart þjóðinni ég tel að það sem við höfum fram að færa eru þessi upprunalegu gildi framsóknarflokksins að flokkur þar sem við töluðum um raunverulega samvinnu við töluðum mikið um mikilvæga lýðræðið einn maður eitt atkvæði þið sjáið hvað við framsóknarmenn höfum farið langt frá því og samfélagsleg ábyrgð

við ætlum að ræða skýrslu rannsóknarnefndarinnar eins mikið og við mögulega getum ofan í kjölinn og grandskoða þær upplýsingar sem þar koma fram og okkar hlut í stjórn þessa lands og ábyrgð okkar á hruninu við ætlum líka á miðstjórnarfundinum að leggja fram nýjar siðareglur flokksins til umfjöllunar þessar siðareglur eru í samræmi við álit flokksþings okkar frá því í janúar tvö þúsund og níu og í kjölfar þess að við leggjum þetta til umfjöllunar á miðstjórnarfundinum þurfum við síðan að huga að nauðsynlegum breytingum á lögum flokksins ég tel að þetta skref hjá okkur sé mjög í takt við þær ábendingar sem koma fram í siðferðishluta skýrslunnar um stjórnmálamenningu á íslandi þar sem þeir eru að benda á hvernig við getum lagað það sem fór úrskeiðis eitt af því sem ég tel að við þurfum sérstaklega líka að ræða bæði innan dyra og innan flokkanna er þetta foringjaræði í íslenskum stjórnmálum í skýrslunni svo ég fái að vitna með leyfi forseta um íslenska pólitík eitt einkenni hennar er að foringjar og oddvitar flokkanna leika lykilhlutverk en hinn almenni þingmaður er atkvæðalítill um það segir íslenskur stjórnmálamaður með langan beðið úr pólitíkinni auðvitað er það svo að flokksræði í nánast öllum stjórnmálaflokkum hefur þróast í nánast ofurvald foringjans og klíkunnar þess vegna er lýðræði okkar svona brothætt og veikt og ég velti því fyrir mér hvort í rauninni þurfi ekki að stíga mörg sterk skref vegna þessarar reynslu til að tryggja sterkari stjórnmálamenn og minna foringjaræði í skýrslunni er jafnframt spurt hver sé ástæðan fyrir þessu mikla valdi formanna flokkanna erum við svona vön sterkum leiðtoga að við kunnum ekki neitt annað og hvernig getum við brugðist við því hvernig getum við lært nýja starfshætti ég vil nefna dæmi um að það er ekkert lögmál í stjórnmálum í hinum stóra heimi þetta foringjaræði og þá vil ég benda á sænska umhverfisflokkinn þar sem þeir hafa tilnefnt tvo talsmenn karl og konu í samræmi við ákveðna áherslu þeirra á jafnrétti og þeir leggja mjög mikið upp úr því að vera með mjög flatt skipulag í flokknum þannig að flokksmenn komi sem mest á ákvarðanatöku innan flokksins þetta er það sem ég mun leggja til að við framsóknarmenn á miðstjórnarfundi og í framhaldinu og vinnum síðan áfram inni á flokksþingi sem verður haldið í janúar eftir áramótin um hvernig við getum bætt ferli okkar innan flokksins hvernig getum við skýrt það sem líka er kallað eftir í skýrslunni ábyrgð einstakra flokkseininga hvert er hlutverk flokkseininganna hvert er hlutverk kjördæmasambandanna hvert er hlutverk þingflokksins og hvert er hlutverk forustunnar hvernig eiga þessar einingar síðan að spila saman ef við tölum síðan um þennan vinnustað minn alþingi þá verðum við að leita leiða til að draga úr ráðherraræði draga úr því að það séu örfáir einstaklingar hin svokallaða klíka sem stjórna þessari stofnun þannig að við fáum hvort sem við erum búin með einhverja aðeins lengri reynslu eða nýir fáum þá reynslu að við erum til að afgreiða frumvörp fyrir ráðuneytið við verðum að breyta því við verðum líka að styrkja eftirlitshlutverk okkar þar eru meginniðurstöður skýrslunnar en það er ekki hægt að segja að við ætlum að gera það með pólitík það er nefnilega það sem mér fannst vera svo áhugavert sem rannsóknarnefndin talaði um í niðurstöðunni er að það hefur skort á pólitíska stefnumörkun frá stjórnmálamönnum þannig að embættismenn sem eiga að framkvæma þessa pólitísku stefnumörkun viti hvað þeir eiga að gera ef þú ert með evrópurétt tilskipun frá brussel hver er pólitíska stefnumörkunin varðandi innleiðinguna vegna þess að við höfum svigrúm og það höfum við séð frá öðrum löndum og við höfum séð hvað gerist ef við nýtum okkur ekki það svigrúm sem er til staðar innan þessarar löggjafar það er talað um í skýrslunni að á íslandi hafi verið mun óheftara meirihlutaræði en í öðrum smáríkjum í evrópu sem hafa haft traustari lýðræðishefðir en við það er spurningin sem við þurfum að velta fyrir okkur hvernig förum við að því að efla alþingi á sama tíma og við þurfum að draga saman hvernig forgangsröðum við hvað er það sem lítið land með þrjú hundruð tuttugu þúsund einstaklinga frábært og öflugt fólk endar á þrjú hundruð tuttugu þúsund einstaklingar ráða við hvað er það sem við getum gert getum við verið með sjö háskóla getum við verið með kauphöll á íslandi hvers konar vátryggingamarkaður eiga að vera hérna helstu stór á hann að vera þetta eru allt spurningar sem við verðum að fara að spyrja okkur og við höfum ekki verið að spyrja okkur að þessu það sem mig langar til að nefna í lokin er að eins og þið vitið vonandi kosin í nefndina þá sit ég í þingmannanefndinni sem tekur við og vinnur úr þessari skýrslu þetta er gífurlega mikið þetta er mjög spennandi verkefni að fá að fást við þetta og þetta er mikill heiður að mínu mati að fá tækifæri til eins og við hver einasti af okkur sextíu og þremur einstaklingum sem sitjum á þingi við höfum tækifæri til að breyta íslandi að bæta ísland við getum tekið það besta sem við höfum í dag og svo getum við gert það enn þá betra en ýtum burtu því slæma hluti af því sem ég vil nefna og sem er nefnt meðal annars í skýrslunni er hvernig við getum styrkt hugsanlega minni hlutann er að skoða það að stjórnarandstaðan fái formennsku í nefndum en á sama tíma getum við líka sett löggjöf um það eða breytt þingsköpunum á þann máta sem tryggir að mál eru afgreidd út úr nefndum

afstöðu til mála annað er að ráðherrarnir fari út af þingi þetta er eitthvað sem ég held að ætti að vera jafnvel meiri hluti fyrir á alþingi bara sú aðgerð kostar okkur pening en hún þýddi að við fengjum tíu nýja þingmenn hingað inn sem gætu tekið þátt í að vinna verkefnin með okkur við þurfum að efla þingið við erum að fást við það stór og mikilvæg verkefni að við verðum að efla þingið ég bendi líka á það frumvarp sem liggur fyrir þinginu sem háttvirtur þingmaður valgerður bjarnadóttir lagði fram varðandi breytingu á þingsköpum ég vil líka benda á frumvarp sem borgarahreyfingin